Señora presidenta, señor comisario, hoy hablamos de un Acuerdo, el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que exige y merece un debate a fondo, un escrutinio a fondo por parte de esta Cámara, y lo haremos durante los siguientes años. Un Acuerdo que significa la oportunidad de una alianza verdadera birregional entre Latinoamérica y Europa.

Y lo digo ahora que el mundo se mueve y nosotros buscamos aliados en la defensa del multilateralismo y una globalización justa, inclusiva con Latinoamérica tenemos una región para poder defender todo eso. Merece que lo debatamos y merece que el Acuerdo sirva, este y cualquier otro, no para exportar productos, sino para exportar normas y estándares. Y los acuerdos comerciales sirven justamente para eso.

A mí me provoca repugnancia el presidente de Brasil.

Y lo que nos puede permitir un acuerdo comercial, ¿qué es? Tener normas exigentes y un marco estable para luchar contra el cambio climático y proteger nuestra biodiversidad, especialmente cuando hablamos del pulmón del planeta.

Hay que acordar, exigir, exportar, pero no productos, sino normas, y para eso sirven los acuerdos y asociaciones de este tipo.